Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Durch die Annahme meines Berichts stimmen wir einem Abkommen zu, mit dem die rechtliche Angleichung von 47 bestehenden bilateralen Luftverkehrsabkommen zwischen den einzelnen EU Mitgliedstaaten und den einzelnen Ländern der westafrikanischen Wirtschafts und Währungsunion gelingt. Wir sorgen dadurch für die Anwendung geltenden EU Rechts, verhindern Marktzugangsbarrieren und Diskriminierungen, und wir bauen Bürokratie ab.